Herr Kommissar, ich teile Ihre Grundaussage, dass die Europäische Union mit China eine strategische Partnerschaft anstreben muss. Allerdings glaube ich, wenn wir dann, nachdem ein solcher Satz gefallen ist, in aller Regel als Nächstes fast nur wieder über den chinesischen Markt sprechen, dann verengen wir den Horizont, mit dem wir an diese strategische Beziehung herangehen müssen. Wir unterschätzen dabei China, und wir unterschätzen die eigene europäische Verantwortung. Deswegen möchte ich auch Fragen thematisieren, die über die sicherlich sehr wichtigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen uns und den Chinesen hinausgehen. Hillary Clinton, die amerikanische Außenministerin, hat kürzlich in einem bemerkenswerten Vorstoß in Vietnam mit Blick auf die Sicherheit des südchinesischen Meeres eine Position eingenommen, die eigentlich den Europäern sympathisch sein müsste, nämlich für eine multilaterale Konfliktmanagementstrategie in diesem schwierigen, aber für uns

Gibt es dazu eine Position der Europäer?

Wir könnten uns auch selbst kritisieren. Gibt es eine europäische Strategie, wie wir gemeinsam mit den Chinesen mit Blick auf Cancún und darüber hinaus etwas in Bewegung setzen können, nachdem man feststellen muss, dass der amerikanische Beitrag zu dieser Frage gegenwärtig wegen innenpolitischer Schwierigkeiten weitgehend ausfällt? Natürlich müssen wir auch wirtschaftspolitische Fragen thematisieren. Aber wenn Sie von Rohstoffen und seltenen Erden sprechen, würde es dieses Parlament interessieren, mit welcher Strategie Sie daran gehen wollen. Wollen wir den Chinesen mit WTO Klagen drohen? Halten Sie das überhaupt für einen richtigen Weg? Suchen wir eine Strategie der Kooperation, indem wir zum Beispiel durch Transfer von Technologie den Chinesen helfen, ihre Probleme zu lösen, die sie in dem Zusammenhang haben?